y valorar la acción de los Gobiernos, y eso exige libertad de información, pluralidad de información y veracidad en la información. Si los ciudadanos reciben información errónea, no pueden hacer buenas elecciones, porque es como un avión que tiene el sistema de navegación mal. Se acabará estrellando. Y, por eso, es tan importante que luchemos para conseguir que la información, entendida como un bien público, esté al alcance de los ciudadanos y estos tengan sistemas de comprobación que les permitan saber si alguien les está contando una milonga —en castizo, castellano castizo—, si alguien les está mintiendo. Porque yo no creo —diga lo que diga el poeta austriaco en cuestión— que en todo hay una parte de verdad y una parte de mentira. Pues, no. Mire, hay cosas que claramente son ciertas y otras cosas que son claramente falsas. Que 2 y 2 son 4 en el sistema de base 10, eso no tiene nada de falso, es cierto cien por cien. Y hay cosas que son absolutamente falsas, lo diga quien lo diga. Que haya elementos de opinión en algunas informaciones en los que uno puede estar a favor o en contra por razones de gusto, de opinión, de inclinación ideológica... cierto, claro. Si no, no habría debate político. Pero una cosa es la valoración propia de los hechos y otra cosa son los hechos. Y como ha dicho mi colega, no pretendemos crear el Ministerio de la Verdad. Ella ya tuvo uno en su país yo también tuve uno, en España, cuando había un Ministerio de la Información. No, no pretendemos crear el ministerio que controle lo que podemos conocer o no. Pretendemos ayudar a los ciudadanos a que sean capaces de distinguir la verdad de la mentira. Y eso es la base del sistema democrático. Si no somos capaces de hacer eso, nuestra democracia será profundamente imperfecta